quisiera lamentar que el señor Lambrinidis no pueda intervenir en este Pleno, en esta Cámara. Me ha gustado mucho la intervención del comisario, pero creo que es muy importante que tomemos las decisiones oportunas para que el señor Lambrinidis —cuya tarea es reconocida por todos— pueda expresarse en esta Cámara. Es hora de que cambiemos algunos de los mecanismos muy anticuados que tenemos todos estaríamos encantados de poder escuchar al señor Lambrinidis que, como digo, es reconocido por todos y cuya tarea está siendo imprescindible para impulsar los derechos humanos en el mundo. Ya que el señor Lambrinidis no puede tomar la palabra, repetiré yo una frase que le he escuchado estos días nadie respetará a Europa si solo nos preocupamos por el dinero.

Precisamente por eso la Unión Europea tiene que ser más fuerte en la defensa de ese valor. En muchas regiones del mundo se cuestiona que los valores que nosotros defendemos sean los valores universales, y creo que en esto no podemos bajar la guardia. Creo que el mundo necesita más que nunca una Unión Europea fuerte y rearmada en su defensa de los derechos humanos. Creo, también, que nos beneficia enormemente ser enérgicos en la defensa de los derechos humanos y de la democracia. No todos los beneficios se miden en millones de euros. Hay muchos beneficios que se miden en dignidad, en fuerza política a la hora de ser coherentes con lo que nosotros pensamos. Si no defendemos realmente lo que pensamos, no sé muy bien en qué nos vamos a convertir.

Quedará en la mente de todos y en la historia de Europa el desastre de la gestión de la crisis de los inmigrantes, de los refugiados. Yo sé que no es la Unión Europea la responsable. Más bien lo son los Estados miembros, pero en todo caso creo que es algo que hay que corregir urgentemente porque es muy difícil darle lecciones al mundo si uno no es capaz de dar siquiera ejemplo en su propio espacio de responsabilidad. Así que los refugiados y las mujeres, que siguen necesitando, como se ha demostrado hoy, de nuestro apoyo, son protagonistas de este informe, del que yo en este momento me felicito.